Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ce que vient de dire Jürgen Klute dans le rapport qu'il vous présente est très important pour la dimension équitable ou humaniste du marché intérieur, que j'ai souvent soulignée devant vous, en affichant et en affirmant l'espérance ou l'ambition, avec vous,

cette année. Tout à l'heure, j'ai présenté, au nom de la Commission, trois textes qui vont dans cette direction, sur la protection des investisseurs, des petits investisseurs, des produits d'épargne, des produits financiers, des produits d'assurance, sur la responsabilité des dépositaires. Trois textes législatifs qui vont arriver sur votre table et, ce soir, nous parlons de la même chose, c'est à dire de cette ambition de rétablir la confiance.

Bien sûr, c'est important, mais il s'agit aujourd'hui, tout autant, de la confiance des citoyens, des consommateurs, qui a eu beaucoup de raisons d'être contestée ou lassée par trop d'affaires ou de crises, parfois même de malversations dans le passé.

Il faut que les consommateurs aient accès à des services de paiement pour avoir leur place et jouer leur rôle dans le grand marché européen. Voilà pourquoi je salue votre travail et je vous remercie, Monsieur Klute.

Nous avons, comme vous le savez, joué le jeu du dialogue et du contrat avec les États membres. Dans un tout premier temps, que vous avez peut être trouvé un peu long celui de la consultation et de la réflexion cette recommandation de la Commission n'a été suivie que d'effets contrastés, partiels, dans les États membres. Seuls quelques uns d'entre eux ont mis en pratique certaines lignes de notre recommandation, une dizaine d'États membres n'ont rien fait du tout après l'adoption de ce texte, et certains ont agi partiellement. Voilà pourquoi votre rapport, Monsieur Klute, vient au bon moment pour servir de base, de très bonne base aux propositions législatives que je vous présenterai sous réserve de l'accord du collège au mois de novembre prochain, c'est à dire dans quelques semaines.

Il s'agit des bénéficiaires, naturellement, qui sont les premiers concernés, c'est à dire les personnes qui sont dépourvues d'accès aux services de paiement dans un État membre, celles qui se sont vu refuser l'ouverture d'un compte bancaire en raison de leur situation sociale ou financière, du chômage, de l'endettement ou encore

Voilà la population qui est concernée.

Dans ce cas, comment déterminer lesquels? Je pense qu'il faut d'abord étudier les aspects pratiques des différentes solutions et regarder les traditions nationales, puisque ce qui compte ici, avant tout, c'est qu'il y ait un accès effectif aux comptes de paiement de base.

Je ne me satisferai pas d'un compte de paiement de base au rabais qui ne permette pas d'effectuer les opérations les plus simples nécessaires à la vie quotidienne. Dans le même temps, nous devons veiller à ne pas avoir des exigences disproportionnées, mais je ne veux pas que ce compte bancaire de base auquel nous allons travailler soit un compte au rabais.

Le troisième sujet est le principe de l'accessibilité tarifaire. Dans certains États, il existe des comptes de paiement de base sans limitation des frais bancaires qui les concernent. On constate, d'ailleurs, que les banques qui offrent des comptes de paiement de base le font souvent à un prix élevé.

Je ne le crois pas. Je crois en la vertu d'un principe tarifaire raisonnable, qui permette une véritable accessibilité, davantage d'ailleurs qu'en un plafonnement rigide autour d'un montant précis et uniforme. Le principe de coût raisonnable ne doit donc pas empêcher les prestataires d'innover et de proposer des formes diversifiées de compte de paiement de base

Je suis donc assez favorable, Mesdames et Messieurs, à l'idée de préserver une certaine flexibilité pour les États membres sur la question des prix. Nous devrons travailler et c'est ce que je fais, sur la question de l'information pertinente à délivrer aux consommateurs et aussi sur les mécanismes de résolution des litiges éventuels entre consommateurs et professionnels. Enfin, le dernier point important est le rôle des États. Nous avons besoin des États membres pour faire adopter ce texte.